Doamnă președintă, doamnă comisar, competitivitatea în piața globală a Europei nu poate fi desprinsă de nevoia de reindustrializare.

Iată de ce vă propun, doamnă comisar, să insistați pe politicile de concurență loială, apărare comercială, investiții în cercetare și inovare pentru creșterea competitivității. Nu trebuie să suprareglementăm însă, pentru că Uniunea Europeană are cea mai complicată legislație și mă înspăimântă acordul TTIP când mă gândesc la diferența de standard de produs.

Nu văd nicio politică de apărare comercială față de produsele non europene, nouă, față de ceea ce s a întâmplat în piața internă cu concurența din nu voi nominaliza piețele externe pe industria textilă, pe industria de autoturisme, pe industria oțelului.